In het voorgaande debat is de naam al een aantal keren genoemd Eurosur.

Wat is de belangrijkste doelstelling van Eurosur? Wij willen een gemeenschappelijk kader creëren voor de uitwisseling van informatie en samenwerking die veel effectiever is dan die op dit ogenblik is.

Wij willen verhinderen dat er grensoverschrijdende criminaliteit plaatsvindt. Maar en dat is het belangrijkste dat het Parlement ingebracht heeft we willen betere mogelijkheden hebben om mensenlevens te redden, in de Middellandse Zee vooral.

Wij praten over de buitengrenzen van Europa. En dan denken wij letterlijk aan de grenzen met de nabuurlanden. Wat de buitengrenzen betreft kunnen wij ook spreken over luchthavens ín bepaalde landen.

Wij hopen dat het zal leiden tot verbetering van de samenwerking in het land zelf, want ook daar werken de diensten nog niet altijd samen. Deze informatie zal worden doorgegeven aan Frontex in Warschau en op haar beurt zal Frontex alle nuttige informatie zo snel mogelijk doorgeven aan de lidstaten.

Het is in het voorgaande debat al veel genoemd. Wij laten de mogelijkheid open dat in de ambassades van de Europese Unie bepaalde mensen kunnen worden aangesteld die een oog houden op de vluchtelingensituatie in het betrokken land. Die kunnen dan bespreken met de regering wat er aan gedaan kan worden. Een mogelijkheid is er om met het Verenigd Koninkrijk en Ierland samen te werken.